Yo simplemente quería hacer un pequeño resumen de cuál era el objetivo de este informe porque lo que hemos tratado de hacer es, evidentemente, analizar cómo es la situación del Banco Europeo de Inversiones, cómo realiza sus actividades, y, sobre todo, le hemos puesto muchos deberes para el futuro, porque al final le pedimos que haga más para las pequeñas y medianas empresas,

Al final le hemos puesto una serie de deberes para el futuro y, como estos son informes anuales, yo simplemente invito al Banco Europeo de Inversiones a que ponga en marcha todas estas modificaciones, a que siga trabajando en aquello que ya ha empezado, como hemos mencionado antes en el debate.

Porque, como hemos dicho en este debate y en el anterior, el Banco al final es una herramienta fundamental para poner en práctica las políticas que en este hemiciclo decidimos.